Hvala lepa, predsedujoči. Večkrat sem bil posredno, omenjen. prihajam iz mesta, kjer že dvanajst let ni bilo zgrajeno nobeno novo neprofitno stanovanje in verjetno en del zadeve tiči tudi v tem, ker preprosto stanovanjski sklad ni imel sredstev za gradnjo novih stanovanj in en od teh razlogov je verjetno enako tudi v metodologiji, kako se neprofitna najemnina določa. Naj povem, da se jaz zračunal si vrednost določenih stanovanj na podlagi uveljavljenega točkovnika in osnova, za določitev višine najemnine pride do tega, da je kvadratni meter po tej metodologiji vreden petsto evrov. Naj povem, da država za, isto nepremičnino trenutno obdavčuje po različnih, osnovah. Tako na primer, nadomestilo za stavbno zemljišče določa od ene vrednosti. Davek na premoženje določa po drugi vrednosti. Osnovo za neprofitno najemnino določa po tretji vrednosti. In to so ene nedoslednosti, ki jih bo moral zakonodajalec odpraviti. Naj povem, da med elemente neprofitne najemnine spadajo stroški vzdrževanja, upravljanja in zavarovanja ter amortizacije. Nikjer ni stroška rezervnega sklada in mi smo soočeni s tem, da se naš stanovanjski fond sistematično izčrpava in uničuje. In to ima posledico tudi v tem, da se v Mariboru že dvanajst let ni zgradilo nobeno novo neprofitno stanovanje in da je stanovanjski sklad bil celo prisiljen za svoje delovanje prodajati stanovanja, ki jih ni mogel vzdrževati. Še ena pomembna zadeva se mi zdi, ki jo moramo nasloviti. V Sloveniji nimamo pravega registra nepremičnin, da bi vedeli, kaj se z nepremičninami dogaja. Stanovanjske soseske in bloki se spreminjajo v hotele preko Airbnb platform. To seveda moti stanovalce, ki tam bivajo, da se jim nekdo pri sosednjem, vhodu dnevno menjuje in to bi država, morala onemogočiti in prepovedati. Toliko imam za zdaj, hvala lepa.